Señora Presidenta, el continente americano es nuestro aliado natural por la profundidad y amplitud de los vínculos que nos unen con ese continente, y las relaciones comerciales de la Unión Europea con Mercosur son muy importantes. Es un mercado de cerca de 290 millones de habitantes, el sexto para las exportaciones de la Unión Europea, pero la penetración china es cada vez mayor en la región. Por ello necesitamos un Acuerdo de Asociación Comercial con Mercosur, que también es importante para este, para que no se quede aislado ante los grandes espacios de libre cambio que se están configurando en el mundo actual. El cambio de Argentina abre una perspectiva favorable en el relanzamiento de estas negociaciones, que viven una semana crucial. Tenemos que aprovechar esta nueva dinámica necesitamos un acuerdo equilibrado, global, ambicioso como usted ha dicho, señora Comisaria, que vele por nuestros legítimos intereses y que introduzca también las pertinentes limitaciones y salvaguardias, prestando especial atención a nuestros productos sensibles como la agricultura. Pero termino yo quiero destacar también la importancia geopolítica del Acuerdo Unión Europea Mercosur.